fue la peor. Suponemos que Europa ya ha pagado el tributo, pero ¿y si explota en África o explota en Oriente Próximo? No digo que nos pongamos en lo peor pido que, como responsables políticos, jamás descartemos